Am votat în favoarea acestui raport deoarece apreciez că amendarea directivei va aduce modificările oportune. Am în vedere, în special clarificările privind metodologia de colectare, precum și categoriile de echipamente electrice și electronice. Un alt element pozitiv este accentul pus pe recuperarea materiilor prime strategice, alături de acțiunile de valorificare, reciclare și reutilizare. Doresc să subliniez importanța măsurilor de sensibilizare și informare publică.

Totodată, încurajez Comisia să promoveze schimbul de bune practici în domeniu. De exemplu, autoritățile române au creat un site care oferă toate informațiile despre colectarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice. De asemenea, în 2007 a fost lansată campania națională Marea debarasare.